Es hat mit verbaler Gewalt zu tun, die dann in Gewalt auf der Straße ausgeartet ist, wobei vier Menschen sterben mussten. Auch ich schließe mich denen an, die sagen, das muss untersucht werden und es muss geklärt werden, wer tatsächlich daran schuld ist.

Wie schon Kommissar Füle erklärt hat, geht es darum, dass die politischen Kontrahenten in Albanien klar und deutlich sehen, dass es ihr Auftrag ist, im Interesse der albanischen Bevölkerung zu agieren.

Das ist notwendig.

Ich hoffe, dass die Kontrahenten auch daraus lernen und sagen, so geht es nicht mehr.

Ich hoffe, dass dies nicht so sein wird.

Was haben Sie hier vor für den Fall, dass es keine Lösung gibt?